Pani Przewodnicząca! Bardzo dziękuję za wszystkie opinie w sprawie porozumienia lotniczego pomiędzy Unia Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Zgadzam się, że nie jest to porozumienie doskonałe, jest to kolejny krok naprzód, ale z pewnością nie jesteśmy jeszcze na końcu drogi. Z uwagi na procedurę nie mieliśmy możliwości poprawienia tego dokumentu. Jednak odrzucenie porozumienia oznaczałoby utratę korzyści, wynikających z obu etapów negocjacji. W moim sprawozdaniu zawarłem wezwanie do zmian, które powinno być przedmiotem prac wspólnego komitetu, bądź też powinno stanowić podstawę do trzeciej fazy negocjacji. W szczególności domagam się dalszej liberalizacji praw przewozowych, dodatkowych możliwości inwestycji zagranicznych, zajęcia dużo ambitniejszego stanowiska w kwestii ochrony środowiska, lepszej koordynacji strategii politycznych dotyczących praw pasażerów w celu zapewnienia im najwyższego poziomu ochrony. Szanowni Państwo! Moja praca nad tym dokumentem jeszcze się nie kończy. Zamierzam monitorować działania wspólnego komitetu, który został powołany do tego, aby zapisy porozumienia były odpowiednio wdrożone, a nawet rozszerzone. Będę dążył do tego, aby z ramienia Parlamentu Europejskiego we wspólnym komitecie zasiadał stały obserwator. Jeżeli komitet nie spełni pokładanych w nim nadziei, Parlament powinien wezwać Komisję do rozpoczęcia trzeciego etapu negocjacji.